et animale, ainsi que leur lien avec certaines maladies chroniques, en particulier certains cancers, avec l'infertilité et avec certains troubles du développement neurologique. Ce lien est avéré. L'Union européenne ne semble pas avoir pris la mesure de ce que l'OMS qualifiait, en 2013 déjà, de menace mondiale. Nous sommes très en retard.

J'ai vérifié hier seules huit substances sont répertoriées comme des perturbateurs endocriniens dans la base de données européenne. Il y en a plus

C'est le grand écart il faut accélérer les tests d'identification. Le bisphénol A, celui dont les effets néfastes sont les plus documentés, reste largement autorisé. L'Europe n'avance pas assez vite. Résultat la Belgique, mais pas seulement, la France, l'Autriche, le Danemark, la Suède ont déjà commencé à avancer de leur côté et à légiférer. C'est sur ces sujets là que la plus value d'une harmonisation européenne prend tout son sens. Je vous engage à écouter les chercheurs pour protéger la santé et l'environnement des Européens.